Wir haben in den letzten Tagen meiner Meinung nach, was Arten und Naturschutz betrifft, Rückschläge erleiden müssen, wenn wir an die Gemeinsame Agrarpolitik denken, wo wir gerade einmal 5 ökologische Vorzugsflächen durchgesetzt haben. Hier haben wir endlich ein ganz klares Bekenntnis des Europäischen Parlaments zu mehr Natur und Artenschutz. Ich freue mich, dass wir zumindest einen kleinen Anstieg im Budget erreichen konnten. Ich war in meinem Heimatbundesland Niederösterreich als zuständiges Regierungsmitglied für einige von diesen LIFE Projekten mitverantwortlich und ich bin so dankbar, dass wir diese europäischen Mittel haben und Projekte wie den Großtrappenschutz, wie die Revitalisierung der Ybbs, wie